Ook houdt deze regering de invoer van Europees vlees, kalfsvlees, al jaren tegen omdat ze zegt geen vertrouwen in ons te hebben. Dat is te gek voor woorden, te meer als je weet dat met name onze Europese vleesindustrie tot de belangrijkste in de wereld behoort, de wereldtop. Dat geldt niet voor de Braziliaanse producenten die onder meer en dat zeg ik niet zomaar grote hoeveelheden chloorwater gebruiken voor de ontsmetting. Dat mag bij onze producenten niet gebeuren, daar mag niks op zitten. Dat is in Nederland en in Europa verboden. Toch verdienen de Brazilianen jaarlijks wel 12 miljard aan de export van vlees naar Europa. Voorzitter, commissaris, onze boeren hebben gewoon recht op een gelijk speelveld en willen ze vertrouwen in Europa behouden iedereen is er keihard mee aan de slag dan moeten wij nu wat gaan doen.